Herr Präsident! Herr Kommissar, es kam wenig darüber, welche Bedeutung die europäische Kohäsionspolitik in Europa hat. Sie ist nämlich das Herzstück der Europäischen Union, denn sie ist die Politik, die die EU im Innersten zusammenhält. Sie ist ein Symbol für Solidarität und das Überwinden von nationalen Egoismen. Sie ist ein Instrument für alle Regionen. Deshalb herrscht hier im Europäischen Parlament die große Sorge, dass dieser Solidaritätsmechanismus einfach hinterrücks aufgekündigt wird. Denn es spricht nicht für wenn die Kommission heimlich strategische Papiere lanciert, anstatt eine öffentliche Debatte darüber zu führen, wie wir den Solidaritätsmechanismus fortsetzen können, angesichts der großen Herausforderungen,

Wir brauchen eine Reform. Aber eine Reform muss anders sein. Sie muss erreichen, dass es eine nachhaltige Entwicklung in den Regionen gibt. Sie muss die Regionen bei ihren Projekten unterstützen und dort nicht eine Top down Politik machen, wie jetzt dieser Earmarking Mechanismus ist, sondern sie muss in engster Partnerschaft mit allen Akteuren in den Regionen einen Button up Prozess entwickeln. Wir kennen diesen Prozess.

Dies ist eine hervorragende Methode, um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen und alle daran zu beteiligen, um damit eine sehr große Akzeptanz vor Ort zu erreichen. Allerdings brauchen wir den Mut einer Kommission die Ja sagt zu dem Solidaritätsmechanismus, die Ja sagt dazu, dass die Regionen diejenigen sind, die bestimmen, welche Entwicklung sie nehmen, und dass das nicht nur über die nationalen Regierungen läuft.